Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani državljani. Ja, danes vsi ugotavljamo, da danes ponovno razpravljamo o interpelaciji o delu ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti doktor Anje Kopač Mrak. Naj samo pojasnimo državljanom, če pač interpelacija vložena, nimamo izbire kot to, da o njej razpravljamo. Morda si ne bi želeli o tem, ampak ko je po postopku vložena interpelacija, seveda o tem moramo razpravljati. V o interpelaciji moramo, in ta je v večjem delu enaka, to smo tudi rekli, marsikateri izmed nas, da je enaka tisti, ki je bila vložena že junija letos in ponovno postavlja v ospredje mladoletna otroka ter njuno družinsko tragedijo, neozirajoč se na njihovo dostojanstvo in pravico do zasebnosti. In to kljub temu, da nas je tudi varuhinja za človekove pravice, tukaj v parlamentu, pozvala, pravzaprav nekako že prosila, naj ne obravnavamo te problematike, tega konkretnega primera, tukaj spet še enkrat, ponovno in ponovno zato, da dejansko poskrbimo za to, da bodo varovani interesi teh otrok. Interpelacija je institut, s katerim državni zbor vrši nadzor nad delovanjem posameznega in vlade. Zato je prav, da se da se ga uporabi vsakič, ko obstajajo utemeljeni razlogi, ki kažejo, da delo nekaterih ministrov ne ustreza več vrednostnim merilom in načelom Ustave Republike Slovenije. Vendar v primeru interpelacije, ki jo danes obravnavamo, temu ne moremo pritrditi. Uporaba interpelacije, da se omaje zaupanje v delo državnih tako, da se izrabi stisko dveh mladoletnih otrok, je po našem mnenju neprimerna in neutemeljena. Interpelacije očitajo ministrici marsikaj. Odgovornost za domnevno nesorazmeren poseg človekove pravice, opustitev dolžnega ravnanja, odgovornost in vpletenost pri politizaciji dela socialno delo in tako dalje. Tako kot junija letos ponovno poudarjamo, da v interpelaciji navedeni očitki nakazujejo na nerazumevanje nalog in pristojnosti posameznih organov, centrov za socialno delo, socialne inšpekcije in ter nenazadnje tudi sodišča. Gre za samostojne državne organe in ne za organe v sestavi, ki bi bili neposredno podrejeni. Ministrica je v ki jih je imela, ja socialna inšpekcija je, kot pravite, podrejena lahko v določenih primerih ministrici, ki jih, Ministrica je pristojnosti, ki jih je imela, tudi uporabila in izvedla v konkretnem primeru. Po našem mnenju primeri, ki v odmevajo v javnosti, ne morejo biti povod za poskus izvajanja pritiskov na neodvisne organe, ki delujejo znotraj posamezne veje oblasti ter v skladu v zakoni in drugim predpisi sprejemajo odločitve, katere moramo spoštovati. Gre za načrtno spodkopavanje zaupanja v delo državnih institucij in ustvarjanje zmotnega prepričanja, da v našem pravnem, redu najranljivejši niso zaščiteni. Naj ponovno spomnimo, da je Slovenija ratificirala evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic ter konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Posebno varstvo otroci uživajo tako v skladu z Ustavo Republike Slovenije kot tudi v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini, katerega smo prav letos novelirali z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga bo tudi na kmalu nadomestil družinski zakonik. Resor, ki ga vodi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je obsežen. Politike in ukrepi ministrstva pa se neposredno dotikajo najbolj ranljivih skupin v naši družbi. Novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki predlaga črtanje instituta zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v lasti prejemnikov denarne pomoči in varstvenega dodatka, bo sprejeta ravno na decembrski seji državnega zbora. Tudi dolgo pričakovani družinski zakonik bomo sprejeli kmalu, kajti, verjetno bo prav danes sprejet tudi na seji vlade tako, da bo postopek končno stekel, glede sprejemanja tega pomembnega, zelo pomembnega akta, ki zelo pomembno vpliva na družinska razmerja, v, naši državi in na katerega smo tako zelo čakali, pa ne samo po krivdi. Dejstvo je, da čaka ministrstvo, ki ga vodi, ministrica Anja Kopač Mrak, še veliko dela pri izpolnjevanju zavez, ki jih ima. Vemo, ni vse idealno, in bo treba izpolniti še preostale obveze iz sporazuma. S tega vidika so pomembne aktivnosti za ureditev tistih vidikov delovnopravne zakonodaje, ki so se izkazali kot pomanjkljivi, kršitve pravic delavcev ter omejujejo fleksibilnost na trgu dela. Pred dnevi se je ravno zaključila javna razprava o treh pomembnih zakonih s tega področja, torej Zakona o delovnih, razmerjih, Zakona inšpekciji dela ter Zakona urejanju trga dela. Pričakujemo, da bo paket teh treh zakonov v prvih mesecih naslednjega leta tudi, predložila na poslanske klopi. Pogovarjali smo se tudi o zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki je tudi prav tako pred vložitvijo v parlament. Zakonska ureditev osebne asistence je po našem prepričanju zelo pomembna, Bomo imeli priložnost na podlagi zakona, ki ga je vložila tudi, poslanska skupina NSi, razpravljati o tem o tem zakonu, Želeli bi si, da bi jo kar najboljše uredili. Tudi pomembno je področje dolgotrajne oskrbe, na katerem moramo še delati, in sicer skupaj z Ministrstvom, za zdravje, gre za za zelo zapleteno področje, ki ga poskušamo urejati že vsaj deset let, pa nam še ni uspelo. in mislim, menimo, da je to pomembna prioriteta te države in da je to področje treba dokončno urediti. Ne pozabimo, da se je doktor Andreja Anja Kopač Mrak zavezala tudi k implementaciji zakonskih sprememb za reorganizacijo centrov za socialno delo. Zaradi tega pa so potrebne tudi spremembe zakonodaje in tudi, spremembe te zakonodaje so v pripravi. Gre za eno ključnih sprememb, na področju delovanja ministrstva. In to je tisto, kar lahko ministrstvu dejansko uredi in s čimer lahko bistveno vpliva na, na vsebino in učinkovitost dela centrov za socialno delo, s čimer bo bistveno pripomoglo k učinkovitosti dela teh, centrov, da bodo lahko dejansko še boljše pomagali, državljanom v namenih, za katere za katere jih so ti centri ustanovljeni in potrebni. In na koncu naj dodam še to, bilo je omenjeno tukaj, kaj je normalno in kaj ni normalno. Menimo, da ni normalno, da se v tukaj v državnem zboru pogovarjamo že tolikokrat o konkretnem primeru, o konkretnem primeru, ki o katerem še poteka odločanje pred pristojnimi organi. V normalni državi, mislim, če že ko se pogovarjamo na ta način, menimo, da se to ne bi smelo dogajati. Pustimo, da organi, ki so pristojni, konkretno sodišče sedaj, odločijo o konkretnem primeru. Kajti sodišče je usposobljeno in pristojno v tej zadevi o tem. Ne vem, morda bi predlagatelji pogledali pravno sodno prakso upravnega in vrhovnega sodišča, pa bi morda bi razpravljali še o kakšnem primeru, ki je pri teh sodiščih. A bomo zdaj vsak primer, ki se nam zazdi, da bi morda bil lahko predmet razprave tukaj v parlamentu, obravnavali tukaj? Zato menim, da je odgovor, menimo, da odgovor na to na to vprašanje, ki je sicer zgolj retorično. Ne, državni zbor za konkretne primere ni pristojen. Sploh pa naj za to, za tako občutljive primere, kjer se obravnavajo koristi otrok, in sodišče bo v tem primeru odločilo, odloča, poteka, pustimo ga, naj odloči, in ne drezajmo več v postopek, kjer se obravnavajo, kjer se obravnavata dve, vsaj dve človeški usodi, in naj se naj se pristojni organi ukvarjajo s tem. Glede na to, da je osnova interpelacije torej ta konkretni primer in zaradi vseh drugih razlogov, ki smo jih navedli, bomo v poslanski skupini modernega centra glasovali proti interpelaciji. Hvala lepa.